Was bedeutet dieser schön formulierte Satz, den ich, ehrlich gesagt, beim ersten Lesen selbst auch gar nicht verstanden habe? Er bedeutet Folgendes Wir müssen morgen gemäß den Bestimmungen unserer Geschäftsordnung die Wahl des Präsidenten vornehmen. Gemäß Artikel 15 Absatz 1 der Geschäftsordnung müssen die Kandidaturen für das Amt des Präsidenten unseres Parlaments mit dem Einvernehmen der Kandidatinnen und Kandidaten von einer Fraktion oder von mindestens 38 Abgeordneten eingereicht werden. Neue Vorschläge können vor jedem Wahlgang eingereicht werden. Ich habe gemäß der Geschäftsordnung folgende Kandidaturen für das Amt des Präsidenten des Europäischen Parlaments erhalten, die ich in alphabetischer Reihenfolge verlese.

Die Kandidatinnen und Kandidaten haben mir mitgeteilt, dass sie mit ihrem Einvernehmen vorgeschlagen wurden. Die Wahl findet, wie Sie wissen, morgen statt.

Der erste Wahlgang ist vorgesehen von

Es wäre günstig, meine Damen und Herren, wenn Sie morgen Früh Ihre Badges dabei haben, weil wir möglicherweise die Identifikationskontrollen ein bisschen verstärken müssen. Warum sage ich Ihnen das? Wir haben selten alle 750 Abgeordneten hier. Wir müssen aber morgen dafür sorgen, dass alle 750 Abgeordneten ordnungsgemäß und ohne jedes Problem hier Zugang zum Saal bekommen.

Ich habe eben am Anfang gesagt Normalerweise findet diese Wahl ohne Aussprache statt. Die Fraktionen haben sich aber untereinander darauf verständigt, dass die Abgeordneten, die als Kandidatinnen oder Kandidaten vorgeschlagen wurden, sich morgen hier kurz vorstellen können. Wir haben in der Konferenz der Präsidenten vereinbart, dass dies mit drei Minuten Redezeit geschehen soll, und zwar in umgekehrter Reihenfolge Wir beginnen mit den kleineren und enden mit den großen Fraktionen. Das ist im Wesentlichen das, was ich Ihnen mitzuteilen habe. Wir werden morgen Früh noch Zähler bestimmen müssen. Das heißt, aus der Mitte aller 751 Abgeordneten losen wir aus, wer von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, morgen als Zählerin oder als Zähler fungieren soll. Ich habe jetzt schon eine große Bitte an die Zählerinnen und Zähler, und ich sage das auch in der gebotenen Klarheit Diejenigen, die zählen, möchten bitte ihre Mobiltelefone zuhause lassen. Denn ich glaube, dass das Parlament einen Anspruch darauf hat, dass nicht irgendwelche Agenturen Ergebnisse veröffentlichen, sondern dass sie hier im Plenum bekanntgegeben werden. Ich sage das deshalb, weil ich als derjenige, der diese Sitzung leitet, auch darauf achten werden, dass es nicht die Zähler sind, die irgendetwas verbreiten, sondern dass wir das machen. Ich glaube, dass das zur demokratischen Gepflogenheit dazu gehört.